Nous ne sommes que onze en séance aujourd'hui pour prendre parti sur des sujets extrêmement importants, qui engagent la prochaine Assemblée. C'est la raison pour laquelle je trouve que le principe même de ces modifications est extrêmement contestable.

Corbett quand on voit qu'un amendement pourtant rejeté par la commission institutionnelle nous revient avec l'aval des deux principaux groupes de cette Assemblée pour modifier, dans un cas dont on sait très bien qu'il est individuel, la disposition traditionnelle commune à tous les régimes parlementaires du monde, selon laquelle la séance inaugurale est présidée par le doyen d'âge. Cette disposition est particulièrement valable et vouloir la changer simplement parce que le prochain doyen d'âge risque de déplaire aux groupes majoritaires, est évidemment une mesure particulièrement mesquine. C'est d'ailleurs tout le problème de notre Parlement cela fait bientôt vingt ans que j'y siège. Je constate que, toutes les fois que la minorité fait usage d'un droit, on change le règlement.